Doamnă președintă, stimați colegi, a doua parte a acestui an a adus cu sine o serie de mișcări sociale în mai multe state europene. Manifestațiile vestelor galbene din Franța sunt din ce în ce mai prezente în mai multe state ale Europei occidentale. În urmă cu circa două luni, printr o rezoluție, Parlamentul European condamna guvernul român și forțele de ordine de la București pentru intervenția necesară restabilirii ordinii. În acest context și, pe bună dreptate, acum, după intervențiile cel puțin la fel de dure ale jandarmilor francezi sau ale celor belgieni, o parte din compatrioții mei se întreabă de ce Parlamentul European nu are același tip de abordare. Comportamentul cu dublă măsură și atitudinea părtinitoare în abordarea unor cazuri similare riscă să devină unul din factorii care sădesc germenii neîncrederii europenilor în proiectul european, în instituțiile europene, fapt la care atât Parlamentul, cât și Comisia Europeană ar trebui să reflecteze îndelung și să ia măsurile corespunzătoare, aceleași pentru toți.